Le débat aujourd'hui est de savoir si nous continuons à siéger ici, à voter nos directives et les règlements ici, au Parlement européen.